Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Es stehen hier einige schwer vereinbare Ziele im Raum. Wir kommen aus einer alten Welt mit regionaler Stromversorgung oftmals Daseinsvorsorge, oftmals ohne Markt und haben seit 17 Jahren europäisch entschieden, dass Strom und Gas Produkte im Binnenmarkt werden sollen.

Und umgekehrt bedürfen einige Ziele, wenn wir sie formulieren, einer aktiven Unterstützung. Zum Beispiel erneuerbare Energien auf Zeit, degressiv brauchen eine Unterstützung, wenn sie im Markt wettbewerbsfähig werden wollen, wenn die Kosten degressiv, aber nicht am Anfang, sondern am Ende im Wettbewerb bestehen sollen.

Es gibt eine klare Position der Kommission.

Das heißt Ich bin Teil des Verfahrens gegen China, aber nicht Teil ihrer Forderung gegen Deutschland.

Ich glaube nicht, dass wir auch ohne Dumping in Europa mit unseren Umweltvorgaben, die ich unterstütze, und unseren Arbeitskosten, die wir benötigen,

Toys werden in China produziert, zu uns exportiert, und die Werkzeuge kommen aus Europa.

Sowohl als auch und nicht Entweder oder ist meine Antwort auf diese Frage. Ich bejahe einen einheitlichen europäischen Energiebinnenmarkt. Deswegen werden wir einmal die Netze grenzüberschreitend ausbauen, Projekte von gemeinsamem Interesse im Oktober festlegen Connecting Europe einige für die Integration von Peripheriestaaten kofinanzieren, und wir werden bei Beihilfen gründlich prüfen, welche notwendig

Ich stehe dem sehr distanziert gegenüber, nur Entschuldigung! es prüfe ein jeder, was er tun kann, in diesen Ländern und generell.

Aber wenn Sie mir hier vorhalten, ich würde das erlauben, ist das eine Unverschämtheit, die das Gegenteil meiner Position ist. Bitte, die Behauptung sollten Sie nicht mehr erheben, Kollege Turmes!

Tisch. Zurufe Und Sie können davon ausgehen Wir werden einschreiten, ich bin auch in engem Kontakt mit NGOs und Betreibern, wenn wir erkennen, dass Spanien das nicht schafft. Spanien ist noch immer über Plan und nicht unterhalb des Plans. Hinzu kommt Die Verfassung Spaniens gibt vermutlich keine Klagemöglichkeit Stichwort enteignungsgleicher Eingriff, Stichwort Eigentumsrechte wie es in anderen Mitgliedstaaten der Fall wäre. Möglicherweise ist retroaktive Verschlechterung in Spanien möglich und europäisch nicht verhinderbar. Das ist eine Angelegenheit der spanischen Politik, die in Madrid im Parlament besprochen werden muss, aber nicht primär hier, weil uns dafür die Instrumente nicht gegeben

angehäuft. Die erzielten Einnahmen aus dem Stromverkauf entsprechen Jahr für Jahr etwa 5 Mrd. weniger Einnahmen, als parallel die Ausgaben sind. Wir haben ein großes Problem nicht nur bei den Banken in Spanien. Die vier relevanten Player im Strombereich haben 30 Mrd. EUR Schulden angehäuft, die mit regulierten Preisen derzeit nicht zu bewältigen sind und sich Jahr für Jahr

Mir macht es Sorge. Nur Untätigkeit lasse ich mir hier nicht

umsetzen. Mehrfach getan. Wir führen beratende Gespräche. Wir machen öffentliche Äußerungen, Ermahnungen. Wir kontrollieren den

Zentralalpen. Ohne Erneuerbare wäre das Netz so nicht notwendig. Generell Die Erneuerbaren machen einen flächendeckenden neuen Netzaufbau notwendig. Die alte Welt das Kraftwerk am Fluss, das Netz in die Region wie ein Spinnennetz zum Verbraucher und zum Arbeitsplatz. Die neue Welt heißt von Norden nach Süden, von Westen nach Osten. Das heißt Ein erheblicher Umfang der neuen Netze hat mit dem von uns gewünschten Aufbau erneuerbarer Energieträger zu tun, weil eben oftmals die erneuerbaren Energieträger nicht dort sind, wo der Verbrauch ist Wind offshore, Wasserkraft in den Zentralalpen, Pumpspeicherung im Westbalkan, aber Verbrauch in Metropolen Wien, Linz, München, Hamburg, Dortmund, Paris. Das heißt Wir müssen schon auch gemeinsam für Genehmigungen kämpfen für Netze, die man nicht benötigen würde, wenn man in der alten Welt, in der fossilen Welt verbleiben wollte, was wir alle nicht tun wollen. Dann das Thema Gas Wenn jemand ein Freund von Gas werden muss, dann der Solar und Windfreund. Denn Gas ist die flexibelste und vertretbar umweltfreundliche fossile Energie, um schnell die Versorgungssicherheit zu garantieren, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind

kann. Moderne Gaskraftwerke dezentral, auch kleinere, hochenergieeffizient sind zwingend notwendig, da die Möglichkeit, Strom zu speichern, in Europa in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren nur sehr beschränkt möglich sein wird. Ich biete gern dem Parlament vor Jahresende, wenn wir unsere Grünbuchanalyse vorgenommen haben, ein weiteres Gespräch an, bevor dann die Kommission zu verbindlichen Vorschlägen kommen muss. Ich bin aber sehr an Ihrem Votum auch in diesen Tagen in Straßburg an einem Votum über erneuerbare Energien, Ziele, verbindlich ja oder nein, Höhe, wie hoch, wie viel